Největší osobnost srbských dějin svatý Sáva řekl, že Srbové jsou jak lidé Východu, tak lidé Západu. A z toho plyne problém, že jim nevěří lidé Západu, protože si myslí, že jsou to lidé Východu, a lidé Východu proto, že si myslí, že jsou to lidé Západu.

tak je klíčová hra o jednotu nebo rozlomení Evropy. Já si myslím, že časy by se měly změnit v tom smyslu, abychom si uvědomili zásadní význam Srbska pro jednotu Evropy. Je to klíčová ekonomika Balkánu a bez Balkánu prostě Evropa jednotná nebude. Chtěl bych zdůraznit, že máme společné úkoly, které se dají poměrně rychle řešit, jako jsou problémy uprchlíků v Srbsku Srbsko má na svém území zhruba 750 tisíc uprchlíků jako jsou ekologické problémy, některé zděděné vlastně ještě z let devadesátých minulého století, jako je zprovoznění dunajské plavební cesty, máme např. v Evropském parlamentu pracovní meziskupinu, která je věnovaná Dunaji, a také bychom se mohli zaměřit i na to, abychom Srbsku pomohli s odvážnou soudní reformou a bojem proti organizovanému zločinu.